virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um rannsókn á starfsemi fjármálafyrirtækja á tímabilinu frá október tvö þúsund og átta til ársloka tvö þúsund og níu ég mun nú ekki hafa mjög mörg orð um þetta enda engin ástæða til mér finnst þetta mál skýra sig sjálft og sé svo sjálfsagt að við ættum að klára þetta hratt og vel ástæðan er mjög einföld við bankahrunið eðli málsins samkvæmt gekk á ýmsu það höfðu margir á því skoðun af ástæðu að þá mundi koma upp það tímabil sem væri mjög mikil hætta á spillingu og misnotkun og voru menn ekki síst að vísa til þess að í bæði og má færa rök fyrir því að ákveðið óðagot í gangi eðlilega þegar jafn miklar hamfarir voru eins og raun bar vitni og ekki síður að bankastofnanirnar voru alla veg fyrst um sinn ansi munaðarlausar ef þannig má að orði komast það var ekki svona skýrt hvert eignaraðild var af þeim og hverjir stýrðu og hver þróunin yrði við erum búin að horfa upp á það að ýmis fyrirgreiðsla sem átti sér stað í bönkunum á þessu tímabili er vægast sagt umdeild svo ekki sé dýpra í árinni tekið sumt hefur farið í hámæli sumt hefur verið ansi mikið í fjölmiðlum til dæmis bað ég um það að fyrirgreiðsla fyrir arionbanka á högum og sömuleiðis samskipum á sínum tíma yrði skoðuð sérstaklega í viðskiptanefnd við fengum þar kynningu á því þó svo nefndin hafi ekki tækifæri til þess að rannsaka það mál í kjölinn en þá var það hins vegar voru það bara tvö dæmi af fjölmörgum væntanlega voru þau mál í hámæli vegna þess að þar voru aðilar sem eigendur eða sem voru mikið í fjölmiðlum og áberandi menn í þjóðlífinu en síðan hafa verið fréttir í hinum ýmsu fjölmiðlum ég held að sé nokkurn veginn flestum ef ekki öllum prentmiðlunum frá d v viðskiptablaðinu morgunblaðinu og fleirum þar sem hefur verið að velta upp hinum ýmsu málum sem svo vægt sé til orða tekið máls a orka mjög tvímælis það er að mínu áliti augljóst að í það minnsta er jafnræðis ekki verið gætt á milli aðila ef marka má þær fregnir sem eru í fjölmiðlum og hafa ekki verið bornar til baka til að koma í veg fyrir slíkt setti þingið af stað nefnd rannsóknarnefnd sem tók til starfa í mars á þessu ári og átti að byrja að skoða hvað gerðist í bönkunum frá ársbyrjun þess árs þetta tímabil frá október tvö þúsund og átta til loka árs tvö þúsund og níu er tímabil þar sem enginn var að fylgjast með verklagi og ákvarðanataka íslenska fjármálafyrirtækja frá neyðarlögunum ég held að það sé í rauninni tvennt að ræða það er annars vegar að skoða þetta ekki að að rannsaka þetta ekki og vera í því ekki næstu mánuðina eða missirin heldur næstu árin og áratugina að með allra handa tortryggni vegna þess að menn telja kannski með réttu við vitum það ekki einhverjir aðilar hafi fengið óeðlilega fyrirgreiðslu og þar af leiðandi eignir sem öðrum hafa ekki staðið til boða við skulum alveg átta okkur á því virðulegi forseti að það sem um er að ræða í bönkum þegar um afskrift er að ræða þetta eru eignatilfærslur það er fullkomlega ábyrgðarlaust af hálfu þingsins að fylgjast ekki með því og skoða það ekki sérstaklega sérstaklega þegar jafn mörg dæmi hafa komið upp eins og raun ber vitni þannig að besta leiðin til að eyða tortryggninni og grunsemdum áóeðlilegum vinnubrögðum innan fjármálastofnananna er það að samþykkja rannsókn eins og þessa það sem nefndinni er ætlað að gera og er nefnt í fyrstu grein er a að afla upplýsinga um verklag og ákvarðanir hjá fjármálafyrirtækjum við sölu fyrirtækja fjárhagsleg endurskipulagningu þeirra afskriftir skulda og almenna fyrirgreiðslu til handa fyrirtækjum og eigendum fyrirtækja sem eru í fjárhagsvandræðum b meta hvort farið verði eftir tilmælum stjórnvalda árs að minnsta kosti eppnisyfirvalda og einnig hvort hlutlægni og jafnræði hafi verið höfð að leiðarljósi við ákvarðanatöku c gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur vaknar við rannsókn nefndarinnar um óeðlilega starfshætti d skila til alþingis skýrslu með rökstuddum niðurstöðum rannsóknar sinnar skal skýrslan innihalda sundurliðaða greiningu á afskriftum skulda og almennri fyrirgreiðslu til handa fyrirtækjum og einstaklingum sundurliðaða greiningu á afskriftum til handa fyrirtækjum og einstaklingum sem ekki teljast eiga rót sína að rekja til öflunar og reksturs heimilis ég vek athygli á því virðulegi forseti að hér er gert ráð fyrir að skýrslan innihaldi sundurliðaða greiningu á afskriftum skulda það þýðir með öðrum árum að menn hafa það opið uppi á borðum hvaða fyrirtæki eru eigendur fyrirtækja og hafa fengið afskriftir rökin gegn þessu eru þau að þetta muni valda mikilli úlfúð og óánægju í þjóðfélaginu þegar menn sjá hverjir fá afskriftir og hverjir ekki en hinn valkosturinn virðulegi forseti er einfaldlega sá að hér verði menn að skoða ársreikninga því það verður auðvitað gert sem er skylda að birta eitthvað einu og hálfu ári eftir að í síðasta lagi eftir að ef ég man rétt eftir að árið er liðið og fara að tína það fram hverjir hafa fengið afskriftir og hverjir ekki síðan mun umræðan í þjóðfélaginu og þetta er þessi umræða mun vara í mörg ár deila um það hvort rétt hafi verið staðið að verki eða ekki þannig að sú staða sem er uppi núna virðulegi forseti býður upp á tortryggni hún býður upp á deilur hún býður upp á úlfúð ef við ætlum að koma í veg fyrir það því nóg er nú samt verðum við að setja þetta í einhvern farveg þetta frumvarp er liður í því þetta er ekki hugsað til þess að við séum eins og sumir segja erum við ekki enn endalaust að velta okkur í fortíðinni og getum ekki hugað að framtíðinni ég held að þetta mál eins og þetta sé grunnur a framtíðinni grunnurinn að því að við getum verið örugg með það að hér séu réttar leikreglur í gangi og allir geti gengið að því sem vísu að allir sitji við sama borð við höfum horft á það við sjáum það í umræðunni núna í hruninu að það sem er ekki síst til umræðu er ekki eitthvað sem gerðist í hruninu eða rétt fyrir hrunið það eru oftar en ekki mál sem eru búin að liggja eða vera í umræðunni svo árum og jafnvel áratugum skiptir ekki mjög áberandi en menn eru svona það var ákveðin tortryggni þegar viðkomandi mál voru áttu sér stað og síðan blossaði það upp við bankahrunið ég spyr hefði ekki verið betra að skoða þau mál sem menn núna vilja skoða langt aftur í tímann hefði ekki verið betra ef menn hefðu skoðað það strax þá hefði ekki verið betra að þingið hefði strax og kæmu grunsemdir um einhverja óeðlilega hluti sett á stað rannsókn þannig að það mál væri út af borðinu mitt svar er einfalt að sjálfsögðu þannig tel ég að þingið eigi að vinna ég tel að þingið eigi að vinna þannig og það eigi að vera sjálfsagt mál ekki vera stórmál að menn rannsaki og skoði hluti þegar koma upp málefnalegar röksemdir fyrir því að þess sé þörf og það muni gera það að verkum að við sjáum hérna fram á meiri einingu í þjóðfélaginu meira traust í þjóðfélaginu þar sem menn munu vita það að ef uppi er rökstuddur grunur um að hlutirnir hafi ekki verið eins og þeir áttu að vera séu þeir rannsakaðir og komist að niðurstöðu virðulegi forseti í örstuttu máli er þetta svona við erum hér með tímabil fjórtán mánaða tímabil þar sem varð mikið um var allra handa fyrirgreiðsla í bönkunum það voru ekki verklagsreglur það var ekki skýrt hverjir áttu bankana það voru miklar mannabreytingar það hafa komið fram fréttir af allra handa fyrirgreiðslu sem svo sannarlega kallar á það að málið verði skoðað betur þetta er ekki nein rannsókn á þeirri stærðargráðu eins og bankahrunsrannsóknin eða neitt slíkt þetta er afmarkað og tiltölulega einfalt og á ekki að kalla á mikil fjárútlát en nauðsynlegt

eðli málsins samkvæmt og ég ætla ekkert að færa yfir þær röksemdir aftur nauðsynlegt til þess að við byggjum hér það þjóðfélag sem við viljum sjá þar sem menn geta veri öruggir með það að allir sitji við sama borð og sömu reglur gildi fyrir alla til þess að svo megi verða verðum við að samþykkja þetta frumvarp ég vona það virðulegi forseti að þetta dagi ekki uppi í nefndinni eins og í vor ég heiti á stjórnarliða sem margir hverjir eru á þessu frumvarpi og enn aðrir sem eru ekki flutningsmenn frumvarpsins hafa lýst yfir áhuga á því að klára þetta mál ég heiti á meiri hlutann að ganga hratt til verka og klára þetta mál út úr nefndinni þannig að við getum